d'où l'importance d'avoir introduit dans le Semestre une approche plus qualitative en matière d'emploi. Je remercie particulièrement la rapporteure Toom pour avoir intégré des préoccupations sociales dans son rapport, comme le renforcement de la garantie jeunesse, l'importance des politiques d'éducation, les aides aux microentreprises, la garantie de la durabilité des systèmes de sécurité sociale ou encore la participation des partenaires sociaux au Semestre.

C'est la raison pour laquelle nous proposons des amendements pour la plénière de demain, en ce qui concerne, par exemple, la question du droit syndical et de la négociation collective qui sont les garants, en matière de travail, d'une meilleure cohésion sociale le salaire minimum décent, la lutte contre l'écart salarial, la qualité de l'emploi ou encore l'accès à un système de pension publique, digne et soutenable mais pas soutenable uniquement du point de

Nous voulons aussi insister sur des plans de réforme basés sur la solidarité, l'intégration et la justice sociale, qui permettent de protéger les plus vulnérables et d'augmenter le niveau de vie de tous. Je suis persuadée que ces propositions raisonnables d'améliorations seront entendues par un grand nombre, demain en plénière, afin de nous permettre de faire un pas en avant pour le bien être de tous les citoyens européens.